Ya se ha dicho que la Unión Europea es el primer importador de productos pesqueros del mundo. Por ello, es necesario asegurar que los productos importados cumplan efectivamente unos estándares de sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria equivalentes a los de la Unión Europea. Así protegemos a nuestros consumidores y, al mismo tiempo, evitamos que nuestra flota perciba que recibe un trato desigual o discriminatorio. Es por ello necesario homogeneizar los controles en toda la Unión Europea veremos qué propuesta presenta, señor comisario, la semana próxima lo que no puede suceder es que productos que se rechazan en la frontera de un país miembro sean admitidos luego en otro. En esta línea de apoyar a nuestro sector pesquero e industria transformadora, los acuerdos de libre comercio con algunos países, sobre todo asiáticos, tienen que tratar a nuestros productos pesqueros como sensibles, y no verse arrasados por la competencia asiática.

Finalmente, quiero pedir el apoyo para la enmienda que he presentado con mi Grupo, que quiere poner en valor los productos de la flota de la UE que, como es sabido, cumple altos estándares. La fórmula sería, señor comisario, que la Comisión estudie la posibilidad de introducir una etiqueta específica para los productos de la UE, de forma que el consumidor conozca mejor el valor de estos productos de la Unión Europea.